Monsieur le Président, le code de bonnes pratiques contre la désinformation établi par la Commission se veut attentif à la liberté d'expression et à un internet ouvert.

Ce code de bonne conduite a été approuvé par Facebook, Twitter, Google. Ces hébergeurs sont tenus pour responsables du contenu des publications des internautes.

Nous savons tous que l'internet est en quelque sorte capable du meilleur comme du pire. Sauf qu'en l'occurrence, sous prétexte de lutter contre la désinformation, on ne compte plus le nombre considérable d'internautes qui ont été censurés d'une minute à l'autre et sans aucun avertissement parce qu'ils avaient propagés, non pas des fake news mais parce qu'ils avaient émis des opinions divergentes et critiques vis à vis, en particulier, de l'idéologie européiste et immigrationniste de la Commission. Même des journaux d'information sont censurés comme, en France, Valeurs actuelles, à l'encontre duquel Facebook a supprimé autoritairement un article relatant la propagande de la télévision publique française en faveur des migrants au motif que son contenu était soi disant haineux. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, les meilleures pensées peuvent conduire aux pires résultats. En voulant lutter contre les fausses informations, il ne faut surtout pas aboutir à l'instauration d'une sorte de ministère de la vérité tel que défini par George Orwell dans son roman

La censure des moyens de communication est utilisée depuis la nuit des temps par tous les régimes totalitaires. Pour les tenants de l'idéologie mondialiste, tous ceux qui s'opposent à elle doivent être bloqués. Ici même, dans ce Parlement, un cordon sanitaire a été employé pour écarter de toute responsabilité tous les députés défiant cette idéologie. Malgré tout, nous poursuivrons notre combat en lien avec les aspirations profondes des peuples que nous, nous respectons!